Nu este prima dată când intervin pe acest subiect. Între timp, România a adoptat și o hotărâre de guvern pentru a i reglementa cadrul juridic și instituțional. Comisia, totuși, ar trebui să aibă în vedere menținerea unei rate semnificative de cofinanțare, pentru a putea fi accesat și de statele membre cu programe de austeritate bugetară, cum ar fi România. Cu o rată a șomajului de peste 7, dar sub media Uniunii Europene, România trebuie să adopte o strategie eficientă de reconversie profesională. În același timp, domeniul de aplicare al fondului trebuie extins și la alte sectoare, cum ar fi agricultura.